Madame la Présidente, permettez moi d'exprimer toute ma solidarité à l'égard des citoyens et des familles qui ont été victimes de la tempête Klaus, qui s'est abattue il y a plus d'une semaine dans le sud de l'Europe, et particulièrement dans le sud ouest de la France.

Environ 30 à 40 millions de m3 de bois ont été abattus.